Wij moeten onze kinderen beschermen tegen alle vormen van geweld en misbruik. Een op de vijf kinderen is nog steeds het slachtoffer van een of andere vorm van seksueel geweld. Dit is onaanvaardbaar! De mentale gezondheid is een ander belangrijk aandachtspunt. Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, zonder psychisch rugzakje om welke reden dan ook.

Kinderen hebben een mening. Zij moeten gehoord worden en een stem hebben bij beslissingen die hen aangaan. Wij moeten hier bij de uitwerking van ons beleid ten volle rekening mee houden.